Herr Präsident! Wie sollen wir Steuergerechtigkeit, so wie sie jetzt Kommissar Moscovici angesprochen hat, erreichen, wenn wir so schrecklich wenig über die Geldflüsse wissen wo die herkommen, wo die hingehen und dass die nationalen Regierungen voll in diesem unfairen Wettbewerb mitspielen, wenn es um das Verschleiern dieser Geldflüsse geht?

Ein Teil liegt auf dem Tisch mehr Licht ins Dunkel sehr gut. Einiges wurde mal vorgelegt, aber es bleibt trotzdem noch unendlich viel zu tun, wenn es um die Transparenz geht, damit wir endlich unser Ziel mehr Steuergerechtigkeit erreichen können.

Ich war eine der Abgeordneten, die sich das näher angeschaut haben, und es stimmt nicht nur, was Kollege Langen gesagt hat, dass da einiges geschwärzt ist, sondern es ist auch ziemlich beschämend zu sehen, dass die Dokumente 2016 im Juni enden. Also ab dann, wenn es spannend wird, wenn wir wissen wollen, wie diese Steueroasen Gespräche verlaufen, ist Schluss. Das ist komplett aus der Zeit gefallen.

Es reicht nicht aus, wenn wir erfahren, dass Geldflüsse über Liechtenstein auf die Bahamas, nach Singapur und dann wieder zurück in die Europäische Union kommen. Das ist absolut nicht ausreichend, um unserem Transparenzziel gerecht zu werden.